To problem globalny, bo na świecie już jedna na trzy osoby jest częścią mniejszości w swoim kraju. Tragiczne wydarzenia w Syrii, Libii, Mali pokazały, że aby skuteczniej reagować na kryzysy, trzeba zmienić unijne wytyczne w sprawie międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zreformować Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Przykładowo od wybuchu syryjskiego konfliktu zgwałconych zostało ponad 6 tysięcy kobiet. W zakresie zwalczania przemocy istotna jest spójność między wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami Unii.

Konieczna jest skuteczniejsza realizacja milenijnych celów rozwoju związanych z równością płci, opieką zdrowotną, edukacją, prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi.